Chcel by som úvodom podporiť úsilie pána spravodajcu otvoriť debatu o mediálnom prostredí na pôde Európskeho parlamentu. Myslím si, že je to veľmi užitočná téma, najmä v období digitalizácie, v období, keď prebiehajú revolučné zmeny v tomto prostredí.

Sú krajiny, v ktorých mediálne prostredie ovládajú súkromné médiá a verejnoprávne médiá v podstate iba vytvárajú akési pozadie. Niekde sú súkromné médiá slabšie alebo sú rozbité, rozdrobené, takže nevytvárajú koncentrovaný tlak alebo koncentrované mediálne prostredie, a verejnoprávne médiá sú schopné potom podávať viacej informácií a viacej ovplyvňovať verejnú mienku. V každom prípade však vidíme, že politické orgány neraz zasahujú do činnosti najmä verejnoprávnych médií, tak ako majitelia rovnako zasahujú do činnosti svojich súkromných médií, a pre nás informácia a informovanie potom býva do značnej miery ovplyvňované. Aby sme dosiahli slobodu médií, skutočnú slobodu nezávislú od peňazí, či už sú to súkromné peniaze alebo štátne peniaze, je potrebné naozaj usilovať sa o to, aby mali slobodu novinári, aby neboli podrobovaní akejsi autokontrole, sebakontrole, ktorá by potom ich akosi viazala k vernosti k svojmu zamestnávateľovi.